Cruciaal punt blijft wel dat de benadering van China bepaald niet strookt met westerse standaarden. De grote vraag is nu doorkruist deze Chinese agenda soms de moeizame uitbreidingsagenda van de Europese Unie voor deze regio?

Tot slot, mevrouw de hoge vertegenwoordiger, u gaat op reis naar het Midden Oosten.